þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á um er óskað eftir atkvæðagreiðslu um þessa tillögu það er óskað eftir atkvæðagreiðslu um